Pani Przewodnicząca!

Umożliwienie obywatelom uznawalności ich kwalifikacji do wykonywania określonych zawodów lub działalności w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym uzyskano kwalifikacje zawodowe oraz korzyści płynące z europejskiego konkurencyjnego rynku wewnętrznego są ważnym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy Unii Europejskiej oraz tworzącym nowe miejsca pracy. Jeżeli mówimy o swobodnym przemieszczaniu się ludzi i towarów, jeżeli mówimy o rynku wewnętrznym, to dzisiejsze sprawozdanie pokazujące potrzebę przygotowania przez Komisję Europejską odpowiednich przepisów jest ważnym wsparciem dla tysięcy młodych ludzi, którzy wyrażają chęć pracy w innym państwie